Srbská vláda ani viaceré suverénne európske krajiny doposiaľ neuznali za legitímny proces, ktorým sa Kosovo vydalo na problematickú cestu k autonómnej správe svojho regiónu. Kosovo sa nepochybne môže stať súčasťou Európskej únie ako integrálna súčasť Srbska, o ktorého legitimite ako samostatného suverénneho európskeho štátu, myslím si, nikto nepochybuje.

Kosovci majú rovnaké právo podieľať sa na správe srbského štátu, ako ktorákoľvek národnostná menšina v ktorejkoľvek z krajín Európskej únie.